meginefni fjallar um víðtækara eftirlit og fleira í frumvarpinu sem samið var og undirbúið í efnahags og viðskiptaráðuneytinu og er nú endurflutt með nokkrum minniháttar breytingum eru til lagðar breytingar á innheimtulögum númer níutíu og fimm tvö þúsund og átta sem gengu í gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu er þá meðal annars höfð hliðsjón af framkvæmd laganna og athugasemdum eftirlitsaðila

hækkun starfsábyrgðartrygginga samkvæmt reglugerð ákvæði um lögmannafélags íslands sem eftirlitsaðila en ekki úrskurðarnefnd lögmanna neytendastofu sem eftirlitsaðila með eigin innheimtustarfsemi aðila sem heyra ekki undir aðra eftirlitsaðila flutning sérstaks eftirlits með innheimtu opinberra aðila frá fjármálaeftirlitinu til neytendastofu lagaákvæði varðandi fjárhagslega stöðu innheimtuaðila afturköllun innheimtu leyfis í stað leyfissviptingar og niðurfellingar innheimtuleyfis þá er meðal annars gert ráð fyrir heimild til stjórnvaldssekta fyrir gróf eða ítrekuð brot gegn góðum innheimtuháttum ég mun nú víkja nánar að ákveðnum

lýtur að breytingum á hvað snertir innheimtuviðvörun samkvæmt þriðju greinar frumvarpsins er ekki eingöngu vikið að því að hún skuli send eftir gjalddaga kröfu heldur er bætt við orðunum eindaga ef síðar er til að taka af tvímæli um þetta atriði þá er með hliðsjón af ákvæðum sjötugasta og aðra grein víxillaga kveðið á um að gjalddagi verði næsta virkan dag á eftir gjalddaga ef gjalddaga ber upp á löghelgan dag eða dag þegar bankastofnanir eru almennt lokaðar kveðið er á um að greiðslu verði eigi krafist fyrr en næsta virkan dag eftir löghelgan dag eða bankalokunardag og innheimtuviðvörun sé eigi dagsett og send fyrr en næsta virka dag þar á eftir ef hún hefur þá ekki borist annað gæti valdið fólki óþarfa amstri orðalag hvað snertir innheimtuviðvörun er gert mildara þannig að ætíð sé vikið að næsta innheimtustigi til dæmis milliinnheimtu í stað þess að kveða ætíð strax á um málshöfðun eða aðrar innheimtuaðgerðir á grundvelli réttarfarslaga innheimtulög snerta ekki svokölluð seðilgjöld nema í þeim undantekningartilvikum þegar unnt er að senda innheimtuviðvörun um leið og greiðslukröfu fyrir gjalddaga er kveðið á um í frumvarpinu að eigi skuli í þeim tilvikum krefjast greiðslu á seðilgjaldi eða samsvarandi gjaldi nema laga eða samningsheimild sé fyrir hendi um nánari skýringar að þessu leyti vísa ég til athugasemda við d lið þriðju greinar frumvarpsins í fjórða grein frumvarpsins er gert ráð fyrir skýrari ákvæðum í tíundu greinar innheimtulaga um meðferð innheimtufjár á vörslureikningum til að tryggja betur hag kröfuhafa sambærilegar reglur um vörslufjárreikninga er að finna um miðlun vátrygginga lögum um lögmenn og lögum um sölu fasteignafyrirtækja og skipa svo sem nánar er greint frá í athugasemdum við fjórðu grein frumvarpsins í sjöttu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingu varðandi starfsábyrgðartryggingu er þar lagt til að ákvæðið sé sambærilegt og hjá lögmönnum gert er ráð fyrir að atvinnuvega og nýsköpunarráðherra kveði á um það í reglugerð til hvaða tjóns starfsábyrgðartrygging skuli taka

í sjöundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingum á fimmtándu grein innheimtulaga og kveðið á um að lögmannafélag íslands sé eftirlitsaðili í stað úrskurðarnefndar lögmanna er félagið almennur eftirlitsaðili með lögmönnum en einhverjum málum kann að verða vísað til úrskurðarnefndar sem fer með agavald gagnvart lögmönnum í sömu greinar frumvarpsins það er sjöunda grein er gert ráð fyrir að neytendastofa verði sérstakur eftirlitsaðili með almennri innheimtu á eigin kröfum aðila sem heyra ekki undir aðra eftirlitsaðila enginn sérstakur eftirlitsaðili hefur verið með slíkri innheimtu taka má fram að í noregi er enginn eftirlitsaðili með slíkri starfsemi en innheimtulögin eru sniðin eftir ákvæðum norskra laga slíkt verður þó að teljast æskilegt um úrræði og málsmeðferð fer samkvæmt lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu sem neytendastofa starfar eftir nema kveðið sé á um annað í innheimtulögum svo og ákvæði laga um neytendastofu og talsmann neytenda varðandi áfrýjunarnefnd neytendamála þar undir eru ákvæði um málskotsrétt aðila til áfrýjunarnefndar neytendamála neytendastofa mundi einnig hafa eftirlit með starfsemi opinberra aðila sem innheimta gjöld fyrir þjónustu í níundu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir fjárhagslegu eftirliti fjármálaeftirlitsins með innheimtuaðilum sem það hefur eftirlit með getur eftirlitið gripið fyrr inn í en verið hefur stefni í vandræði í tíundu greinar frumvarpsins eru breytingar á sautjándu grein innheimtulaga er gert er ráð fyrir að breytt verði orðalagi greinarinnar þannig að kveðið verði á um afturköllun innheimtuleyfis í stað sviptingar þess jafnframt er bætt við ákvæðum um möguleika innheimtuaðila á úrbótum í elleftu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir nýrri grein í lögunum sautjándu grein a sem fjallar um niðurfellingu innheimtuleyfis ef leyfið er ekki nýtt því afsalað eða starfsemi stöðvuð í tólftu greinar frumvarpsins er meðal annars gert ráð fyrir nýrri heimild til að fjármálaeftirlitið geti í vissum tilvikum gripið til stjórnvaldssekta vegna brota á ákvæðum sjöttu grein laganna um grófa innheimtuhætti ef um gróf eða ítrekuð brot er að ræða í þrettándu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingu á refsiákvæðum laganna þannig að möguleiki á beitingu refsingar vegna rangra eða villandi upplýsinga nái ekki einungis til upplýsinga um hagi fjármálafyrirtækja heldur annarra innheimtuaðila en fjármálafyrirtækja sem sagt gildissviðið er víkkað fjármála og efnahagsmálaráðuneytið gerir ráð fyrir því að frumvarpið verði það óbreytt að lögum muni einungis hafa í för með sér óveruleg útgjöld fyrir ríkissjóð sem eigi að geta innan fjárheimilda innanríkisráðuneytisins er þetta nánar skýrt í kostnaðarumsögn sem fylgir frumvarpinu virðulegi forseti ég legg til að